Ja unsere Debatte im Europäischen Parlament zur Lage in Russland tut seit langem so, als ginge es um gerecht gegen ungerecht oder regelbasiert gegen regellos. Es geht aber vor allem um einen Konflikt unterschiedlicher Interessen und die Frage, wer sich global und damit auch national durchsetzt. Es geht also auch für uns hier um eine exakte Bestandsaufnahme da bin ich bei meinen Kolleginnen und Kollegen. Seit Jahren verfolgen die Herrschenden in Russland die gleichen politischen Ansätze wie auch die EU Privatisierung, Steuervermeidung, Korruption, Liberalisierung oder Rückzug des Staates aus den sozialen Dienstleistungen Stichworte dieser Politik. Gleiche Politik zeitigt aber auch analoge Ergebnisse Reallohnsenkungen, zunehmende Verarmung und damit auch Zukunftsangst oder der Wunsch nach ein wenig Stabilität auf der einen Seite und ins Uferlose wachsender Reichtum der wenigen Dollarmilliardäre und millionäre auf der anderen. Die jüngsten Wahlen haben bestätigt, dass auch die Außenpolitik des Systems Putin bis weit in die libertären städtischen Milieus Akzeptanz findet.